Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro en el que saludo a la nueva Presidencia soy un veterano militante del desaparecido Movimiento de los No Alineados, que lideraba su país, y que desea vivamente la integridad territorial de Chipre frente a ocupaciones militares. Señorías, quizás habría que aprovechar la oportunidad para una reforma del Tribunal más amplia

La agilidad y el buen funcionamiento del Tribunal son básicos.

Felicidades a la ponente, adelante con la reforma del Tribunal.